Ce qui nous gêne un peu, c'est que cela s'est passé dans un pays ami, qui a beaucoup lutté contre l'apartheid et que l'Afrique du Sud, jusqu'à un certain point, a été une sorte de modèle. Mais même avec des pays qui sont nos amis, même avec des pays modèles, il faut pouvoir dire la vérité. Je pense d'ailleurs que le président Zuma l'a compris.

Ce que j'engage l'Europe à faire, dans ses relations avec les pays d'Afrique, c'est regarder de très près la responsabilité sociale des entreprises qui travaillent là bas. C'est sur ce point là que nous nous sentons un petit peu responsables de ce qui s'est passé en Afrique du Sud.